Unia Europejska nie jest, jak to się wielu często wydaje, oazą spokoju i dobrobytu. Kryzys gospodarczy budzi niepokoje społeczne i powoduje protesty. Są to często najzwyklejsze prośby o pomoc, ponieważ w Europie mieszka wielu ludzi, którzy naprawdę nie mają czego włożyć do garnka. O znaczeniu programu dystrybucji żywności dla naszych obywateli świadczy przytaczany fakt, że z tego programu korzysta 18 milionów obywateli Unii Europejskiej i nie są to tylko bezrobotni, migranci, bezdomni czy w ogóle wykluczeni. Pamiętajmy, że 40 milionów obywateli Unii Europejskiej cierpi ubóstwo, a drugie tyle tym ubóstwem jest zagrożone, dlatego cieszy mnie, że porozumienie między instytucjami doszło w końcu do skutku i pomoc będzie realizowana. Tych potrzebujących nie interesuje podstawa prawna.